Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, à la question pourquoi le Parlement européen doit il s'occuper de cette question?, je dirais que le projet de loi anti homosexualité soumis au parlement ougandais bafoue les libertés fondamentales et ne doit absolument pas être approuvé. La législation ougandaise en vigueur criminalise déjà l'homosexualité. Depuis des années, les ONG tirent la sonnette d'alarme sur les violences commises à l'égard de ces populations. Or, si la nouvelle loi était adoptée en janvier 2010, elle aggraverait la situation et condamnerait les actes homosexuels par la prison à vie ou par la peine de mort pour les homosexuels séropositifs.

Il existe d'autres lois contre les homosexuels en Afrique.

Aussitôt présenté au parlement de Kampala, ce projet de loi a été fortement condamné par les défenseurs des droits de l'homme du monde entier et par plusieurs États dont la France, les États Unis,